A los promotores de esta iniciativa les pregunto —además el hemiciclo está casi vacío— ¿Siguen pensando que este es un debate europeo? ¿No estarán haciendo el ridículo? ¿Piensan seguir utilizando esta Cámara para hacer oposición desleal al Gobierno de España? Señorías del PPE, de Ciudadanos y de Vox, ustedes son unos irresponsables y unos desleales que están dañando gravemente la imagen de España en este Parlamento. Ustedes no han pensado ni un minuto en el pueblo venezolano, que lo que espera de nosotros es apoyo, diálogo, unidad, y no división y confrontación. El Gobierno de España ha actuado y actúa como interlocutor reconocido por el Gobierno y la oposición venezolana para conseguir una solución política, democrática y negociada, que conduzca a unas elecciones libres y justas. Y, en ese momento, en ese momento, el Parlamento Europeo actuará enviando una misión electoral. Por favor, aprendan a trabajar en esta casa y no